El próximo mes seguramente aprobaremos mi informe para la cumbre humanitaria en Estambul, que también propondrá llegar a este 4 Pero tenemos, junto a las buenas noticias, un gran problema cómo resolver la provisión de educación a tantos miles, centenares de miles, millones de niños en situación de emergencia. Porque la educación es determinante para el futuro de los niños, pero es también determinante para el futuro de las sociedades de las que forman parte. La educación y el conocimiento son la única energía inagotable e irremplazable, y las sociedades que no tienen acceso a ellos están llamadas a fracasar en el futuro. Por tanto, apoyar la educación de los niños es apoyar a las familias, es apoyar igualmente el progreso de sus sociedades.